virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um brottfall laga númer þrjátíu og níu nítján hundruð sextíu og fjögur um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra lög um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra voru fyrst sett árið nítján hundruð fjörutíu og níu en voru endurútgefin árið nítján hundruð sextíu og fjögur lögin eru því komin til ára sinna og tákn þess tíma þegar þau voru samin ég mun hér á eftir gera nánari grein fyrir ákvæðum annarra laga sem nú taka til þeirra einstaklinga sem lög númer þrjátíu og níu nítján hundruð sextíu og fjögur gilda jafnframt um í lögum númer þrjátíu og níu nítján hundruð sextíu og fjögur er gert ráð fyrir að áfengisvarnanefnd eða áfengisvarnaráðunautur sé til staðar í hverju sveitarfélagi sem hefði það hlutverk að aðstoða yfirvöld til að halda hlýðni við áfengislög og jafnframt að vinna gegn ólöglegri meðferð áfengis samkvæmt lögunum ber lögreglu að tilkynna til áfengisvarnanefndar eða áfengisvarnaráðunauts nöfn þeirra einstaklinga sem handteknir hefðu verið vegna ölvunar með skömmu millibili með lögum um áfengis og vímuvarnaráð var áfengis og vímuvarnaráð stofnað í samræmi við aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í fíkniefna áfengis og tóbaksvörnum í dag starfar áfengis og vímuefnaráð hjá lýðheilsustöð sem fagráð og hefur tekið við að hluta því starfi sem áður var falið áfengisvarnanefndum og áfengisvarnaráðunautum það er því hlutverki að efla og styrkja áfengis og vímuvarnir og að sinna eftirliti með því að ákvæðum laga og reglugerða um áfengis og vímuvarnir sé framfylgt bein afskipti af drykkjusjúkum eins og gert er ráð fyrir í lögunum hefur ekki átt sér stað síðan áfengis og vímuvarnaráð var stofnað gert er ráð fyrir í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga að hún veiti aðstoð við áfengissjúka og sjái um vímuefnavarnir af framansögðu verður ráðið að áfengis og vímuvarnaráð og félagsþjónusta í sveitarfélögum sinni því hlutverki í dag sem áfengisvarnaráðunautum og áfengisvarnanefndum var falið að gera áður fyrr með lögum númer þrjátíu og níu nítján hundruð sextíu og fjögur í lögun um númer þrjátíu og níu nítján hundruð sextíu og fjögur er gert ráð fyrir að meðferð drykkjusjúkra skuli vera í höndum lækna sjúkrahúsa heilsuverndarstöðva eða annarra stofnana sem til þess hafa hlotið sérstakt leyfi heilbrigðisstjórnarinnar og háðar eru eftirliti hennar í lögum um heilbrigðisþjónustu er byggt á því grundvallarsjónarmiði að haldið skuli uppi öflugu opinberu heilbrigðiskerfi sem allir landsmenn eiga jafnan aðgang að óháð efnahag og búsetu jafnframt er tryggt virkt eftirlit með heilbrigðisþjónustu og gæðum hennar lög um heilbrigðisþjónustu hafa því að geyma mun sterkari ákvæði er varða heilbrigðisþjónustu sem drykkjusjúkum er veitt en lög númer þrjátíu og níu nítján hundruð sextíu og fjögur gera í lögum númer þrjátíu og níu nítján hundruð sextíu og fjögur er gert ráð fyrir að þeir sem sviptir hafi verið sjálfræði vegna drykkjusýki skuli teknir til hælisvistar hælisvistun drykkjusjúkra þekkist ekki í dag né heldur tíðkast að sjúklingur með drykkjusýki sé sendur í áfengis og vímuefnameðferð án hans samþykkis enda þykir slíkt ekki vænlegt til árangurs samkvæmt lögræðislögum er heimilt að svipta mann lögræði með úrskurði dómara ef þörf krefur ef hann sökum ofdrykkju eða ofnotkunar ávana og fíkniefna er ekki fær um að ráða persónulegum högum sínum eða fé er því að uppfylltum skilyrðum lögræðislaga unnt að vista drykkjusjúkan mann tímabundið á geðdeildum sjúkrahúsa samkvæmt lögum númer þrjátíu og níu nítján hundruð sextíu og fjögur er ríkinu heimilt að veita styrki til bæjarfélaga og samtaka sem starfa að bindindis og líknarmálum og eins að reisa og reka á sinn kostnað hæli til aðhlynningar og lækninga á drykkjusjúku fólki til slíkra stofnana eru meðal annars veittir styrkir úr forvarnasjóði áður gæsluvistarsjóð samkvæmt lögum um gjald af áfengi og tóbaki í dag starfar forvarnasjóður á grundvelli laga um lýðheilsustöð samkvæmt lögum um lýðheilsustöð kemur það nú í hlut lýðheilsustöðvar að ráðstafa fé úr forvarnasjóði til verkefna á sviði áfengis og vímuefna í samráði við ráðherra að fengnum tillögum áfengis og vímuvarnaráðs með hliðsjón af framansögðu er nauðsynlegt að ákvæði um gæsluvistarsjóð í lögum númer þrjátíu og níu nítján hundruð sextíu og fjögur verði felld brott hæstvirtur forseti í ræðu minni hef ég farið í stórum dráttum yfir ástæðu þess að ég legg fram þetta frumvarp en megintilgangurinn er að fella brott lög sem stangast á við önnur lög um þjónustu við þennan hóp fólks ég tel mikilvægt að frumvarp þetta nái fram að ganga á þessu þingi og leyfi mér því virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðisnefndar og til annarrar umræðu